Am dorit să intervin pentru a saluta rezoluția celei de a 30 a sesiuni a Adunării Baltice, care a avut loc zilele trecute în Estonia. Doresc să precizez că, din punct de vedere parlamentar, România se alătură deplin acestei rezoluții și sunt convins că toate statele din estul Europei vor urma același demers. Statele din estul Europei vor avea în continuare, în cadrul viitoarei politici agricole comune, cel mai scăzut nivel al plăților directe din cadrul Uniunii Europene.